Hvala lepa za besedo, kar ministra ni, bi želel naslednji seji ustni odgovor. Moje vprašanje se pa nanaša na doktor Jerneja Pikala. V preteklih desetletjih je slovensko šolstvo doseglo zelo dobre, pravzaprav odlične rezultate, saj so bili le-ti posledica premišljenega in preudarnega, ter skrbnega in temeljitega sistematičnega pristopa prenove, ne. Močno in kakovostno ter vsem dostopno javno šolstvo je za nas v SAB-u prioriteta, zato zato, postavljam vprašanje, ki so mi ga zastavile prejšnji teden ob obisku srednje gradbene šole učiteljice praktičnih predmetov na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji v Mariboru. Naj povem, da so to bile vse učiteljice, kar razbija en predsodek, da je gradbeništvo domena moških. To so bile gradbene inženirke. In, postavile so mi vprašanje, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor kot edina šola v Sloveniji izvaja predmet opisne geometrije na srednješolskem nivoju. Pri tem predmetu dijaki nadgradijo tehniško risanje, razvijajo prostorske kompetence ter spoznavajo sporazumevanje in prikaz prostorskih zakonitosti risb, in to znanje je bogato orodje v vseh tehniških strokah. Žal je pa prihodnost tega predmeta negotova, saj naj bi ga država močno okrnila ali celo ukinila. Naj dodam, da je opisna geometrija v Avstriji in Nemčiji obvezen predmet v srednješolskem strokovnem tehničnem izobraževanju in prav tako dijaki v teh državah pridobivajo to znanje več let. Sam sem po izobrazbi gradbeni inženir in lahko samo potrdim pomembnost in, tega predmeta v učnem, procesu. Zato me, spoštovani gospod minister, zanima, kako ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vidi prihodnost tega predmeta tudi v luči ohranjanja konkurenčnosti in mednarodne primerljivosti? Hvala lepa.